Myslím, že právny systém v Rusku sa mimoriadne zhoršil a prípady, o ktorých tu hovoríme, a nie je to len prípad týchto troch žien z hudobnej skupiny, je zrkadlom toho, v akom reálnom stave tento právny systém je a existuje. My všetci vieme, že ho vieme veľmi ťažko zmeniť. Ale musíme dať celkom jasne najavo, že to, čo sa deje v Rusku v právnej oblasti, je hanba. A je to aj osobná hanba Vladimíra Putina. Tie tri ženy, ktoré boli odsúdené na dva roky, tie boli predtým skoro deväť mesiacov vo väzbe.

Za čin, ktorý veľmi ťažko je možné kvalifikovať ako trestný čin.

80. rokoch si nepamätám za komunistického Československa, že by sa bol takto politicky zneužíval právny systém. My musíme rozvíjať vzťahy z Ruskom, ale Putinovi treba dať jasne najavo, že táto hanba na ňom ako na osobe a štátnikovi zostane.